Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, ces derniers mois, des millions d'œufs ont été contaminés dans plusieurs pays européens.

Or, l'Organisation mondiale de la santé classe cet insecticide comme étant moyennement toxique pour l'homme. Si la consommation d'un aliment isolé contenant des traces de fipronil comporte des risques limités, la consommation régulière de ces produits peut endommager véritablement la santé. Le scandale du fipronil est d'autant plus retentissant que l'identification et l'indication de l'origine des pays concernant les ovoproduits sont particulièrement mal conçues.

Bruxelles assure ne pas avoir été destinataire de la notification de la Belgique aux Pays Bas dans le cadre du système d'assistance administrative et de coopération. Si elle avait des soupçons sur des activités semblant être contraires à la législation, la Commission pouvait toujours réaliser des inspections ou demander à l'État concerné d'intensifier les contrôles. Il est pour le moins surprenant qu'en huit mois la Commission n'ait pas eu connaissance de la moindre information sur l'usage frauduleux du fipronil dans plusieurs pays. Concernant les traces d'un deuxième insecticide l'amitraze retrouvé, là encore, dans plusieurs élevages européens, les autorités françaises assurent n'avoir reçu aucune communication du système d'alerte rapide pour les aliments. Cette absence d'alerte et de recommandations de la part de l'Union européenne ne fait que renforcer la méfiance des citoyens et démontre malheureusement l'incapacité de Bruxelles à veiller sur la santé et la sécurité alimentaire.